Monsieur le Président, nous partageons le constat de la dégradation, de l'insécurité et du sous entretien des routes de certains États membres.

La France, comme bon nombre d'États membres, est traversée quotidiennement par des milliers de poids lourds étrangers ne participant pas à l'entretien de nos routes par l'impôt.

Aucune distinction n'est prévue pour les véhicules de nos États, qui devront payer plus encore pour le financement des routes de leur pays, auquel ils contribuent déjà largement par l'impôt. Pire encore vous souhaitez taxer davantage les particuliers qui doivent utiliser quotidiennement leur véhicule pour leur vie personnelle et professionnelle.

à votre volonté de frapper encore nos transporteurs et automobilistes au portefeuille et souhaitons des solutions nationales pour taxer les camions étrangers qui ne contribuent pas à l'entretien de nos routes.